Chcel by som podporiť viaceré návrhy obsiahnuté v predloženej správe pána poslanca Hidalga. Predovšetkým prijatie medzinárodných audítorských štandardov Európskou komisiou by nám umožnilo harmonizovať audity na európskej úrovni, čím by sa iste zjednodušila práca orgánov dohľadu. Pri auditoch finančných inštitúcii by mali správy zahŕňať aj rozšírené požiadavky na zverejňovanie informácií o hodnotení menej likvidných aktív. Audítori by tiež mali mať povinnosť upozorniť orgány dohľadu na zistené problémy, ktoré môžu ohroziť pokračovanie činností subjektu, v ktorom vykonávajú audit. Rozdelenie audítorského trhu môže tiež napomôcť zlepšeniu konkurenčného prostredia a skvalitneniu práce audítorov. Som presvedčený, že sústavným zlepšovaním a skvalitňovaním práce audítorov môžme zlepšiť aj správne posudzovanie a správanie majetku, a preto je dobré, že sa Európsky parlament touto problematikou opäť zaoberá.